Madame la Présidente, mes chers collègues, la lutte contre le réchauffement climatique et la réduction des gaz à effet de serre font partie des grands débats écologiques mondiaux du moment, comme vient de le démontrer la conférence de Lima sur le climat, qui s'est achevée ce week end. Dès lors qu'il s'agit de dépasser le stade des incantations et des bonnes intentions, le débat se complique. Si le sujet était moins grave, je serais tenté de dire, avec une pointe d'ironie, qu'il devient d'une simplicité mexicaine, pour ne pas dire péruvienne. À Lima et dans la perspective d'un hypothétique accord mondial fin 2015 à Paris les intervenants ont débattu du sexe des anges, avec force références juridiques, pour savoir si la solution résidait dans un traité international contraignant ou dans un simple protocole, plus souple pour les pays en voie de développement. La directive de la Commission dont nous discutons aujourd'hui est l'un des volets de la politique des institutions européennes sur le climat et l'énergie. La Commission propose cinq grands axes de calcul des contraintes qui s'imposeront aux producteurs de carburants pour réduire l'intensité des émissions de gaz à effet de serre. Elle s'appuie pour ce faire sur des considérations hautement techniques.

Les deux camps en présence partagent au moins un point commun tous deux s'abritent derrière des considérations hautement juridiques et mathématiques pour dissimuler des motivations partisanes, qui prennent le pas sur la nécessité d'une réelle politique écologique. Nous reprochons au mode de calcul de la Commission d'être le reflet des intérêts bien compris

Le ministre canadien des ressources naturelles s'est d'ailleurs publiquement engagé contre une législation européenne qui serait soucieuse d'approvisionnements conventionnels, en nous rappelant à nos obligations en matière de commerce international. Quant aux auteurs de l'objection faite en vertu de l'article 106 du règlement, ils cherchent un prétexte pour se démarquer de cette majorité parlementaire de plus en plus discréditée et impopulaire, à la suite du soutien qu'elle apporté à Jean Claude Juncker. Ils en restent pourtant l'un des piliers la soupe n'est peut être pas bio, mais elle est bonne.